Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Um die Finanzstabilität der Eurozone zu sichern, wird jetzt ein Paket von Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Herr Kommissar, Sie sprechen von Vorsorge. Damit dieser Fall auch wirklich nur ein Gedanke bleibt, bitte ich die Kommission und fordere sie eigentlich auf, so abschreckende Maßnahmen zu erlassen, dass die Mitgliedstaaten wirklich alles daran setzen, auch nie in diese Situation zu kommen.